Señor Presidente, señora Comisaria, creo que somos amplia mayoría los miembros de este Parlamento Europeo que saludamos los movimientos democráticos en los países mediterráneos como un desafío a la política exterior europea y a su compromiso con valores, pero también los que sabemos que esos movimientos no son inocuos. Producen efectos desde el punto de vista humanitario y en el impacto sobre la presión migratoria en los países fronterizos.

No solamente compartido, sino común, y que, por tanto, afecta a las instituciones europeas. Y es el momento de decir que ningún país está solo. Que ésta no es una cuestión de Italia ni en Lampedusa, tampoco de Malta, ni de Grecia, ni de España.

Es una cuestión de las instituciones europeas.